virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um stofnun íslenskra fræða eða árnastofnun forsaga frumvarps þessa er sú að menntamálaráðuneytið og háskóli íslands hafa um nokkurt skeið kannað hvort ekki væri fengur að því að samnýta krafta þeirra stofnana sem sinnt hafa rannsóknum og miðlum þekkingar á sviði íslenskra fræða afrakstur af þeirri skoðun er frumvarp þetta þar sem lagt er til að sett verði á laggirnar ný stofnun á sviði íslenskra fræða sem mun bera heitið stofnun íslenskra fræða árnastofnun nýja stofnunin mun verða til við samruna stofnunar árna magnússonar á íslandi orðabókar háskóla íslands íslenskrar málstöðvar örnefnastofnunar íslands og stofnunar sigurðar nordal tilgangur sameiningarinnar er að efla rannsóknarstarf og miðlun á sviði íslenskra fræða auk þess að efla fræðilega ráðgjöf til styrktar og eflingar íslenskri menningu þá er gert ráð fyrir að margvíslegt hagræði verði af því að sameina vissa þætti í starfsemi þessara stofnana einkum á sviði stjórnunar tækni og þjónustu við samrunann skapast því skilyrði til þess að leggja aukna rækt við menningararf þjóðarinnar og íslenska tungu markmiðið er að til verði öflug háskólastofnun sem byggir á helstu undirstöðum íslenskrar menningar tungumálinu og fornbókmenntunum eins og fram kemur í fyrstu grein frumvarpsins er lagt til að stofnunin verði háskólastofnun með sjálfstæðum fjárhag sem heyrir undir menntamálaráðherra en hafi náin tengsl við háskóla íslands framangreindar stofnanir eru samkvæmt gildandi lögum og reglum ýmist ríkisstofnanir eða stofnanir sem heyra undir háskóla íslands forstöðumenn þeirra eru því annaðhvort skipaðir af menntamálaráðherra eða ráðnir af rektor háskóla íslands rekstrarform stofnananna er með ýmsum hætti en þeir eiga það sameiginlegt að hljóta fjárveitingar á fjárlögum jafnframt því að leggja áherslu á að í fyrstu grein frumvarpsins komi fram að stofnunin sé háskólastofnun þykir rétt að það sé sérstaklega kveðið á um að stofnana hafi náin tengsl við háskóla íslands eins og nánar greinir á um í lögunum í því sambandi ber þó að hafa í huga að hinar sameinuðu stofnanir samkvæmt frumvarpi þessu hafa flestar ákveðnum skyldum að gegna gagnvart stjórnvöldum sem snerta ekki starfsemi háskóla íslands þá verður jafnframt að taka mið af þeirri fjölgun menntastofnana á háskólastigi sem orðið hefur á undanförnum árum sem opnar möguleika fyrir hina nýju stofnun að auka samstarf og samvinnu við aðra háskóla og háskólastofnanir því byggir frumvarp þetta á því að stofnun íslenskra fræða

þrír af fimm stjórnarmönnum stofnunarinnar sem ætlað er ráðgefandi hlutverk tilnefndir af háskólaráði háskóla íslands eins og fram kemur í almennum athugasemdum frumvarpsins er ástæða fyrir heiti stofnunarinnar stofnun íslenskra fræða árnastofnun einkum skyldur stjórnvalda sem tengjast sáttmála danmerkur og íslands um flutning á hluta af handritum stofnunar árna magnússonar í vörslu og umsjón háskóla íslands því er lagt til að stofnun íslenskra fræða árnastofnun muni varðveita og sjá um þau handrit og skjalagögn sem hafa verið flutt til íslands frá danmörku samanber fyrrgreindan sáttmála eins og háttvirtir þingmenn þekkja liggur fyrir þinginu frumvarp til laga um ráðstöfun á söluandvirði landssíma íslands h f þar sem fram kemur að verja skuli samtals þúsund milljónir króna til nýbyggingar fyrir stofnun íslenskra fræða árnastofnun lagt er til í frumvarpinu að fjárframlögin skiptist þannig milli ára að vera skuli þrjú hundruð milljóna króna til þessa verkefnis árið tvö þúsund og sjö þrjú hundruð milljóna króna árið tvö þúsund og átta og fjögur hundruð milljóna króna árið tvö þúsund og níu hugmyndin að því að reisa þessar stofnanir á sér langan aðdraganda og hér er því um að ræða niðurstöðu af margra ára samræðu og samstarfi við stjórnvöld menntamála og þeirra stofnana sem hlut eiga að máli í hinu nýja húsnæði mun gefast færi á að búa handritunum umgjörð við hæfi þar sem skilyrði til varðveislu þeirra verða hin ákjósanlegustu og þannig mun gefast betra tækifæri á að skoða og fræðast um handritin helstu breytingar sem er að finna í þessu frumvarpi frá núgildandi lögum eru að í stað dreifðra lagaákvæða og reglna er lagt til að einn lagabálkur fjalli um rannsóknir og miðlun þekkingar á sviði íslenskra fræða hér er átt við rannsóknir á íslenskri tungu bókmenntum og sögu auk varðveislu og eflingar þeirra safna sem stofnuninni er falin eða hún á samkvæmt frumvarpinu mun stofnun íslenskra fræða árnastofnun sinna þeim verkefnum sem þær stofnanir sem hér um ræðir hafa sinnt hver í sínu lagi því er lagt til að verkefni stofnunar árna magnússonar á íslandi orðabókar háskóla íslands íslenskrar málstöðvar örnefnastofnunar íslands og stofnunar sigurðar nordals færist í heild sinni yfir á hina nýju stofnun þá gerir frumvarpið ráð fyrir því að stofnun íslenskra fræða árnastofnun verði jafnframt öðrum verkefnum skrifstofa íslenskrar málnefndar sem menntamálaráðherra skipar lagt er til að íslensk málnefnd muni áfram veita stjórnvöldum ráðgjöf um íslenska tungu en helstu nýmæli í störfum nefndarinnar er að henni verði falið að semja ritreglur sem gilda meðal annars um stafsetningarkennslu í skólum og menntamálaráðherra gefur út auk þess að gera tillögu til menntamálaráðherra um málstefnu og álykta árlega um stöðu íslenskrar tungu þetta eru nýmæli ég vil sérstaklega vekja athygli þingheims á því að íslensk málnefnd mun því gegna veigameira hlutverki en áður og verður enn sem fyrr afar mikilvægur og breiður samráðsvettvangur um íslenskt mál það er gert ráð fyrir því að málnefndin skipti með sér verkum þannig að innra starf hennar verði með þeim hætti sem viðhaft hefur verið til þessa þá er einnig gert ráð fyrir því að málnefndin taki þátt í norrænu og evrópsku samstarfi málnefndarmanna svo sem verið hefur og taki að öðru leyti þátt í að efla samstarf á fræðasviðum stofnunar íslenskra fræða árnastofnunar samkvæmt d lið þriðju greinar frumvarpsins en þar segir meðal annars með leyfi forseta efla samstarf á fræðasviðum stofnunarinnar á innlendum og erlendum vettvangi og auka þekkingu á íslenskum fræðum meðal almennings og í alþjóðlegu fræðasamfélagi varðandi einstakar greinar frumvarpsins umfram það sem ég hef þegar farið yfir í minni framsöguræðu bendi ég á að samkvæmt fjórðu grein frumvarpsins skipar menntamálaráðherra forstöðumann stofnunarinnar að fenginni umsögn stjórnar stofnunarinnar lagt er til að forstöðumaðurinn skuli hafa hæfi sem prófessor á fræðasviði stofnunarinnar að mati þriggja manna dómnefndar eins og fram kemur í athugasemdum við fjórðu grein frumvarpsins þykir rétt að gera þessi hæfisskilyrði vegna þess fjölþætta rannsóknarhlutverk sem stofnuninni er ætlað er það einnig í samræmi við gildandi lög um stofnun árna magnússonar á íslandi þótt þar sé gert ráð fyrir að forstöðumaðurinn skuli jafnframt vera prófessor við heimspekideild háskóla íslands þá eru í frumvarpinu gerð skýr skil milli ábyrgðarhlutverks forstöðumanns og ráðgjafarhlutverks stjórnar stofnunarinnar varðandi stjórnina bendi ég á að lagt er til að stjórnin sé skipuð fimm mönnum og skulu þrír þeirra skipaðir samkvæmt tilnefningu háskólaráðs háskóla íslands og tveir án tilnefningar og er annar þeirra formaður stjórnar með því að háskóli íslands tilnefni þrjá af fimm stjórnarmönnum er lögð áhersla á sterk tengsl stofnunarinnar við háskóla íslands eins og tekið er fram sérstaklega í fyrstu grein frumvarpsins þá er lagt til að við stofnunina verði tvö sérstök rannsóknarstörf annað verði tengt nafni og fræðilegri arfleifð árna magnússonar en hitt með sama hætti tengt nafni og fræðilegri arfleifð sigurðar nordals með þessu er fræðilegur grundvöllur stofnunarinnar treystur en jafnframt haldið til haga fræðilegri arfleifð þessara mikilvægu fræðimanna eins og fram kemur í athugasemdum frumvarpsins við sjöundu grein er við það miðað að þessar stöður verði að minnsta kosti fyrst um sinn mannaðar án þess að stöðugildum við hina nýju stofnun fjölgi umfram þau sem til staðar eru í þeim stofnunum sem sameinast í stofnun íslenskra fræða árnastofnun ég vil hins vegar vekja athygli á því að ég legg sérstaka áherslu á að litið verði til þess við gerð fjárlaga fyrir fyrsta heila starfsár stofnunarinnar það er fyrir árið tvö þúsund og sjö að skapa stofnuninni svigrúm til að ráða í þessi starf sérstaklega sem kveðið er á um í sjöundu greinar frumvarpsins og þar með undirstrikað mikilvægi rannsóknarhlutverk stofnunarinnar ég vil að lokum virðulegi forseti benda á ákvæði til bráðabirgða í frumvarpi þessu er snertir einkum starfsmenn þeirra stofnana sem frumvarp þetta fjallar um þar kemur fram að verði frumvarp þetta að lögum taki stofnun íslenskra fræða árnastofnun við eignum og skuldbindingum íslenskrar málstöðvar orðabókar háskóla íslands stofnunar árna magnússonar á íslandi stofnunar sigurðar nordals og örnefnastofnunar íslands í því felst meðal annars að starfsmenn þessara stofnana verða starfsmenn stofnunar íslenskra fræða árnastofnunar gert er ráð fyrir að hin nýja stofnun yfirtaki ráðningarsamninga starfsmannanna og að ekki verði um breytingar á ráðningu þeirra að ræða við sameininguna eftir sem áður gilda um starfsmennina ákvæði laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins númer sjötíu nítján hundruð níutíu og sex með síðari breytingum þá verða samkvæmt ákvæðinu störf forstöðumanna þeirra stofnana sem sameinast lögð niður en lagt er til að öllum fráfarandi forstöðumönnum verði boðin rannsóknarstörf við stofnun íslenskra fræða árnastofnun og skulu þeir við ráðningu í þau störf halda öllum áunnum réttindum sínum úr fyrra starfi niðurlagning á störfum forstöðumanna stofnunar árna magnússonar á íslandi og orðabókar háskólans hefur þó ekki áhrif á ráðningu þeirra í störf prófessora við hugvísindadeild háskóla íslands starf forstöðumanns hinnar nýju stofnunar verður auglýst og lagt er til að gengið verði frá skipun í það starf eigi síðar en fyrsta september tvö þúsund og sex það er sama dag og lagt er til að lögin taki gildi herra forseti ég hef nú rakið efni frumvarpsins í megindráttum en sé ekki ástæðu til að fjalla frekar um einstakar greinar þess heldur vil ég vísa til frumvarpsins sjálfs og eftir atvikum til umfjöllunar í athugasemdum þess ég legg því til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar menntamálanefndar og annarrar umræðu